Merci de cette question très intéressante. Je pense que le G7 est un instrument intéressant parmi d'autres pour résoudre des problèmes internationaux. En ce qui concerne l'échange d'informations, cet échange est bien sûr nécessaire dans bien des domaines, notamment pour lutter contre le terrorisme. Je suis représentant d'un groupe politique qui préconise la coopération entre États souverains et j'estime donc que ce genre d'échange d'informations est acceptable à condition que cela ne soit pas pris en main par la Commission de Bruxelles qui, immanquablement, fait capoter les bons projets.